Ďakujem pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti sa priaznivo zmenili aj podmienky pre ďalšie rozširovanie Európskej únie. Nikto už dnes nemôže argumentovať, že Únia nemá inštitucionálne kapacity pre rozširovanie a rozhodovanie, lebo teraz ich už má. Niet teda dôvodov na odkladanie a zdržovanie procesu ďalšieho rozširovania. Platí to hlavne pre región západného Balkánu. V poslednom období v ňom dochádza k intenzívnemu, väčšinou pozitívnemu vývoju. Nedávno vydané správy o pokroku v jednotlivých krajinách, ako aj stratégia rozširovania Európskej únie pre rok 2010, vydané Európskou komisiou, to potvrdili. Spolu so zavedením bezvízového styku pre vstup do schengenského priestoru tak vzniká pre krajiny regiónu reálna šanca na pokrok na ich európskej ceste.